Señora Presidenta, la situación geopolítica de la Unión Europea ha cambiado drásticamente en los últimos años. Los graves acontecimientos que se suceden cada día en nuestras fronteras desafían nuestros valores y principios fundamentales, y ponen en peligro el carácter liberal y abierto de nuestra sociedad. No podemos mantenernos al margen y seguir defendiendo ideas y conceptos individualistas en los tiempos que corren tenemos que dar un paso adelante en la integración de nuestra política exterior y de seguridad y defensa. Debemos definir las amenazas comunes fortalecer la posibilidad de anticipación de ataques contra nuestro territorio reforzar nuestra capacidad de estabilizar nuestra vecindad. En definitiva, debemos trabajar de manera solidaria sobre la base de los principios del proyecto europeo. Solo unidos podremos hacer frente a la situación actual. Sin embargo, estamos muy lejos de la tan necesitada coordinación. Nuestras deficiencias estructurales en el desarrollo de una verdadera política común de seguridad y defensa deben ser corregidas y encaminadas hacia un plan para la creación de una defensa común de la Unión Europea, una defensa común que nos conduzca a unas fuerzas armadas europeas e integradas en un ejército europeo. Europa ha postergado la idea de la defensa común durante más de cincuenta años. No podemos posponerla más.